Hvala lepa za besedo. Spoštovani, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Naj vam zaupam, da sem danes že od same začetku razprave bila zelo vesela, ko sem poslušala ministra, ki je povedal, da bo prišel z rešitvijo že v, samem začetku naslednjega leta. Žalosti pa me, da sem kasneje v razpravi kolegov že slišala, da bo minister, da minister ne bo prišel z rešitvijo do naslednjega leta, temveč do naslednjega šolskega leta. Tako da, prosim, spoštovani kolegi, ministrstvo, jaz bom vesela, če bomo uporabili isto terminologijo, isto časovnico, zato da bomo vsi veseli, da bomo, lahko našli skupno rešitev, za katero jaz verjamem, da se vsi zavzemamo. Danes obravnavamo, danes razpravljamo o predlogu sprememb zakona o organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja. To problematiko jaz spremljam že dlje časa. Kot mati dveh osnovnošolskih otrok me je vedno zanimalo funkcioniranje izobraževalnega sistema, vsebine vzgojno-izobraževalnih programov, kakovost njegovega izvajanja, varovanje osebnih podatkov otrok, učencev in seveda tudi financiranje. Izobraževalni programi morajo biti vsebinsko bogati, prilagojeni potrebam družbe, šolarjevi stopnji razvoja in dojemanja ter brez nepotrebnih balastnih vsebin. Z uporabo sodobnih metod, učnih pripomočkov mora biti zagotovljen kakovosten transfer znanja za učence. Pri izvedi programov je potrebno poudariti tudi vzgojno komponento, saj se že v osnovni šoli formirajo osebnosti. To je pomembno za učence, učitelje in starše. Glavni cilj izobraževalnega sistema je zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika, ta cilj pa mora zasledovati vsaka institucija, ki se ukvarja z izvajanjem izobraževalnega programa, ne glede na to, ali je javna ali zasebna. Šele potem pridejo na vrsto sistemske razprave, v katero smer naj bi, se šolstvo razvijalo ali v preizkušeno, vsem dostopno, javno ali v tako opevano zasebno šolstvo, ki naj bi bilo čez čas le še privilegij za izbrance. Zasebne šole vidim kot dobrodošlo konkurenco sistemu javnega šolstva, s ciljem izboljšanja kvalitete izobraževanja. Javna ali zasebna šola bi morali imeti enake pogoje za vpis, izobraževalni program in standard znanja primerljivih populacij ob zaključku izvajanja programa. Ne bom se obremenjevala z vzroki, zakaj se odločba Ustavnega sodišča še do sedaj ni uresničila, kljub dejstvu, da gre trenutno za relativno majhno finančni, finančne posledice. Očitno pa je, da je naša stranka, Stranka modernega centra v prejšnji vladi ostala osamljena s predlagano novelo, ki bi v popolnosti uresničila oziroma izpolnila odločbo Ustavnega sodišča. Zaradi očitne polarizacije mnenj in stališča poslancev ni prišlo do ustrezne predlagane rešitve. Tudi v odgovor o različnih interpelacijah odločbe niso povsem prepričljivi, saj se je zakonodajno- pravna služba ob upoštevanju zakona v osnovnih šolah jasno opredelila ob obveznem in razširjenem programu. Skratka, kot sem že večkrat poudarila, dogovore, pogodbe, odločbe je potrebno spoštovati in izvajati. To je osnova za delovanje vsake pravne države in za naše nadaljnje strokovno-politično odločanje. Tudi tej odločbi je potrebno v celoti slediti in jo uresničiti. Ne vidim nobenega razloga, zakaj bi sedaj odstopili od rešitev, ki smo jih pripravili v omenjeni noveli. Morda je potrebna le manjša korekcija. Upam, da bomo vsaj na tej točki, ko se odločamo o sistemu in posledično tudi o kvaliteti osnovnega izobraževalnega procesa, zmogli dovolj empatije, volje, energije, predvsem pa politične modrosti za rešitev tega problema. Od resornega ministrstva in od ministra pričakujem ustrezen angažma in aktivnosti za rešitev te problematike. Na zaključku bi rada ponovno poudarila, da se zavzemam za dvig kvalitete obstoječega osnovnošolskega sistema, ki bo prijazen za učence, učitelje in starše, ki bo zadovoljeval vse potrebe učencev za nadaljnje šolanje glede na njihove želje in potenciale, prav tako pa, bodo pa da bo dostopen za vse. Zasebne šole morajo biti zdrava konkurenca javnim šolam, nikakor pa jih ne morejo nadomestiti in prevzemati njihove vloge v izobraževalnem sistemu. Hvala lepa.